Baronin Ashton, wir sind noch weit entfernt von einer gemeinsamen Außenpolitik, die diesen Namen auch wirklich verdient.

Nehmen wir das Beispiel Libyen Zunächst blockiert Italien die Sanktionen, dann erkennt Frankreich den Übergangsrat in Bengasi ohne jede Absprache an und schließlich enthält sich Deutschland im Sicherheitsrat bei der Abstimmung über die Resolution.

Es gibt einige Mitgliedstaaten in der Presse werden Griechenland, Italien und Spanien erwähnt, vielleicht ist Deutschland auch dabei die dagegen sind, und Sie müssen sich dann hier hinstellen und sagen Wir haben nur 13 auf die Liste setzen können.

Machen Sie es öffentlich, wenn die europäische Gemeinsamkeit scheitert und an wem sie scheitert, und nutzen Sie die gemeinschaftlichen Instrumente, insbesondere für die Demokratieförderung!

Wir wollen um das deutlich zu sagen kein zweites EIDHR bürokratisch, langsam, umständlich und unpolitisch. Wir wollen etwas, das unbürokratisch, schnell, einfach und politisch ist.